þingskjali fimm hundruð fjörutíu og fimm nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund ólaf pál gunnarsson frá fjármálaráðuneyti auk þess sem hún leitaði umsagna um málið tilefni frumvarpsins er kaup ríkissjóðs á hlut akureyrarbæjar og reykjavíkurborgar í landsvirkjun þar sem greitt var með skuldabréfi sem lífeyrissjóðir þessara sveitarfélaga nota til að greiða fyrir ábyrgð sína á sjóðnum en um þetta stendur í nefndaráliti og ætla ég ekki að lesa það frá orði til orðs nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal jóhanna sigurðardóttir með fyrirvara dagný jónsdóttir lúðvík bergvinsson með fyrirvara birgir ármannsson ágúst ólafur ágústsson með fyrirvara ásta möller og sæunn stefánsdóttir